Het was een gigantisch sociaal probleem, waarvoor de toenmalige socialistische regimes geen oplossing wisten.

Het is te makkelijk de toestand van Roma's alleen maar te bekijken door het prisma van racisme of vreemdelingenhaat, zoals de linkerzijde nu doet. Mensen die in groepen met woonwagens door Europa trekken, zonder reguliere inkomsten, veroorzaken op den duur overlast.

De eerste plicht is geen overlast bezorgen. Roma vrouwen worden door mannen op straat gezet om te bedelen. Hoe zit het met de vrouwenrechten in de Roma gemeenschap?

Zij moeten echter naar school en hoe zit het met de leerplicht?